Spoštovana predsednica, hvala lepa za besedo. Dobro je, da imamo čim boljšo zakonodajo, ampak nič ne pomaga, če imamo ljudi, ki imajo namen to zakonodajo zlorabiti. Taki imajo denar in imajo odvetnike, ki jim svetujejo, kako se izogniti pravilom. Po svoje si pišejo zakone in celo vplivajo na postopke pred sodišči. Celo tu, v tem Parlamentu, smo pred preiskovalnim odborom PANA obravnavali pranje iranskega denarja v slovenski Novi Ljubljanski banki.

In kaj se je zgodilo?

Ravnokar v Sloveniji odmeva tudi primer, ko je bilo podjetjem, ki so v tesni povezavi z županom Ljubljane, glavnim mestom Slovenije, odpisano 29 milijonov eurov na škodo upnikov. Kot poročajo mediji, so dolžniki pred tem premoženje varno skrili na Malto, poslovanje pa poteka prek nabiralnikov in skladov neznanega porekla. Kaj nam koristi zakonodaja v preprečevanju denarja in pravila o dejanskih lastnikih. Pravne podlage imamo, kar rabimo, je pošten sistem in pošteni ljudje, ki bodo sposobni preiskati in obsoditi take zlorabe. Spoštovana komisarka, kaj lahko storite vi oziroma institucije Evropske unije, ko gre za takšne anomalije? Imeti bi morali moč, da ukrepajo v primerih, ko nacionalni organi odpovedo.